Domnule președinte, domnule prim ministru aștept să vă puneți căștile, o să vorbesc în limba mea, măcar pentru faptul că sărbătorim o sută de ani.

Trebuie să recunosc că din discursul dumneavoastră eu am înțeles că subliniați foarte clar că Danemarca are drumul ei, că vreți mai departe cele opt excepții, că, în același timp, doriți mobilitatea forței de muncă, dar vorbiți de dumping social. Singura țară care poate să facă dumping este Danemarca, dacă primiți un lucrător din țara mea și nu îl plătiți la salariul din Danemarca. De asemenea, tot contradictoriu, spuneți de faptul că doriți să ascultăm cetățenii și să fie solidaritate, dar vorbiți de alocațiile pentru copii, care ar trebui scăzute pentru că sunt cetățeni din alte țări care vin la dumneavoastră. Sincer, eu vreau vă întreb foarte concret, nu ne ați spus nimic care este viziunea dumneavoastră legată de noul cadru financiar multianual? Nu ne ați spus nimic care este viziunea dumneavoastră referitoare la pachetul de mobilitate, lucruri foarte importante care ne preocupă pe noi. Nu ne ați spus nimic cum vedeți dumneavoastră viitorul Europei, dacă să punem condiționalitatea de stat de drept? Sigur, dumneavoastră nu aveți teamă de o rezoluție țara mea a avut o rezoluție.